Kolegice in kolegi. Slovenski demokratski stranki bomo glasovali proti imenovanju Miodraga Đorđevića za podpredsednika vrhovnega sodišča. Ker govorimo o funkciji v državi, ki zahteva ničelno toleranco, ko gre za vprašanje neodvisnosti, nepristranskosti, transparentnosti, integritete in ugleda sodstva, je nujno, da našo odločitev tudi utemeljim. Še toliko bolj, ker pove, da ga, ga ne boste našli v življenjepisu oziroma predstavitvi kandidata. Miodrag Đorđević je leta dva tisoč devet v času Pahorjeve vlade kandidiral za predsednika vrhovnega sodišča. Takrat njegove kandidature niso podprli vrhovni sodniki, sodni svet, proti je bilo tudi ministrstvo za pravosodje ter koalicija, v kateri sta bili SD in Desus. Na ministrstvu za pravosodje so glede njegove kandidature izjavili: "V javnem interesu je, da tako vrhunsko funkcijo, tako ugledno funkcijo opravlja nekdo, ki je povsem nepristranski in z najvišjimi moralnimi kakovostmi in sposobnostmi upravljanja nalog vodstvenega mesta." Koalicija, sprašujem vas, kaj je danes drugače? Mar te lastnosti niso več pomembne, potrebne, zaželene? Nespodobno ambiciozni Miodrag Đorđević se je leta dva tisoč petnajst želel povzpeti med sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice. Njegova kandidatura se je ustavila že pri predsedniku države Pahorju, ki ga ni predlagal v izvolitev državnemu zboru. Đorđević, ki očitno ni pričakoval takšnega razpleta, je Pahorju očital, da je kršil zakon in se samovoljno postavil nad zakon. V zadnji aferi, ki je pred kratkim pretresla slovensko sodstvo ter strokovno in širšo javnost, se ime Miodrag Đorđević pojavi znova. Gre za zadevo Pro plus, ki se je znašla pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki je zavrnilo sodbo Đorđevića. Pravni strokovnjak doktor Avbelj je ob tej zadevi na seji odbora za pravosodje povedal, da je razlaga, ki jo je podalo ESČP, del njihove ustaljene sodne prakse, ki bi jo moralo vrhovno sodišče poznati. Prav tako bi morali na vrhovnem sodišču vedeti, da ESČP sodi po konvenciji, ki jo določa minimalne standarde, ki jih mora država spoštovati. A zgodba tukaj še ni končana. Po tej izgubljeni sodbi se je prvič v zgodovini vrhovnega sodišča zgodilo, da se je le-to izreklo, da tudi in tudi zapisalo na svoji spletni strani, da spoštuje samo tiste odločbe, ki se jim zdijo prepričljive. Po burnih odzivih praktično celotne akademske pravne stroke, je bil sporni zapis sicer odstranjen, odgovornost pa še danes ni znana oziroma razkrita. Tudi ministrica Katičeva na zadnji seji mandatno-volilne komisije odgovora ni želela podati. Torej pri iskanju odgovornosti oseb za nastali škandal, se lahko zanašamo zgolj na domneve, če ravno težko spregledamo, da je bil ravno Đorđević tisti sodnik, čigar sodba je pred evropskim sodiščem za človekove pravice padla, njegova partnerica pa danes vodi službo za odnose z javnostjo, ki med drugim skrbi ravno za to spletno stran. In sodnik Đorđević, veste, je tisti sodnik, ki je dosegal mirovanje svoje sodniške funkcije, in to v času, ko se je Slovenija soočala z velikimi sodnimi zaostanki in je opravljal službo v Makedoniji, čeprav je zakon o sodniški službi jasen in določa, da sodniška funkcija miruje le, če je sodnik napoten na mednarodno civilno misijo. Da je šlo za izjemno problematično zadevo, kaže tudi odziv takratnega predsednika sodnega sveta, ki je dejal, da se zakon ne sme kršiti in bi morali sodniku Đorđeviću to delo prepovedati. Tudi na to naše vprašanje ministrica Katičeva ni odgovorila. V luči odstopa ministra za kulturo in predvsem razlogih zanj je potrebno izpostaviti, da pa je Đorđević širši javnosti predvsem poznan po nedopustnih pritiskih in ko gre za njegove zasebne interese. Na koncu, spoštovani, koalicija, ki nameravate danes kandidata podpreti, vas sprašujem, ali kaj vse morajo biti še lastnosti in dejanja vaših izbrancev, Res ne zmorete storiti ničesar, kar nima podpisa globoke države? Hvala.